Ogromny wzrost elektronicznych śmieci jest tego najbardziej widocznym przykładem. Systematycznie używane przez nas wszystkich wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne coraz szybciej zastępujemy nowymi, nie zaprzątając sobie głowy właściwym zabezpieczeniem urządzeń zużytych. Pozostaje to nie bez wpływu na środowisko naturalne. Mam nadzieję, że nowelizacja przepisów o gromadzeniu i przetwarzaniu e odpadów umożliwi wzrost poziomu odzyskiwania cennych surowców, co oprócz środowiskowych przyniesie również ekonomiczne korzyści. Rekomendowany przez Komisję Ochrony Środowiska wysoki wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów powinien wpłynąć na zatrzymanie oraz przygotowanie do ponownego użycia tych surowców. Zgadzam się z koniecznością powstrzymania nielegalnego wywozu e odpadów poza obszar Unii Europejskiej. Spodziewam się także ograniczenia nie zawsze zgodnego z przepisami składowania odpadów pochodzących z danego państwa członkowskiego na terytorium innego.